Señor Presidente, quiero manifestar, en la misma línea que el presidente de la Comisión de Pesca y ponente del acuerdo con Mauritania, que yo no puedo dar mi aprobación mañana a este Protocolo. El Protocolo firmado en 2012 es un acuerdo caro y, en general, hasta el momento presente, poco rentable, como lo demuestra la escasa utilización por la flota europea, hasta ahora por lo menos, de las posibilidades de pesca que ofrece. Un defecto especialmente grave, como ya se ha dicho, es la exclusión del cefalópodo. Todos sabemos que en la reciente reunión de la comisión mixta en Nuakchot se han mejorado algunos aspectos de las condiciones de pesca para determinados tipos de pesquería, pero subsiste la total exclusión de la flota cefalopodera europea. Esta exclusión daña enormemente a España y, en especial, a Galicia, mi comunidad autónoma. Hace tres semanas estuve en Marín, puerto gallego donde residen muchos armadores y marineros de esa flota. Allí me expresaron su disgusto, su incomprensión ante una exclusión que consideran injustificada no existen argumentos ecológicos ni económicos que la justifiquen informes científicos serios ponen de manifiesto la abundancia de la población de pulpo que permitiría seguir manteniendo una explotación sostenible. Pero ese pulpo está siendo pescado en aguas mauritanas por barcos chinos y no por barcos europeos. El Acuerdo no está a la altura de las relaciones entre la Unión Europea y Mauritania. Esta exclusión del cefalópodo es inaceptable. Y yo le pido, señora Comisaria, que busque una solución para esa flota en los acuerdos que está negociando con otros países africanos, y también que en el próximo acuerdo con Mauritania no quede excluida. Termino